Señor presidente, señora, la injerencia de actores externos en procesos electorales y el mal uso de los metadatos están provocando graves efectos sobre los procedimientos electorales, pues permiten tanto la recopilación masiva de información confidencial del electorado como la distribución de noticias falsas generadas para atraer y desinformar.

Mezclar elementos auténticos manipulados es una estrategia para maximizar el impacto negativo de un ataque. Webs de noticias falsas, cuentas y redes sociales se utilizan para difundir noticias inexactas, diseñadas para parecer auténticas y dañar a un candidato o a un partido.

Es necesario que la Unión tome medidas para que ningún proceso electoral sufra injerencias delictivas. Es necesario que los actores públicos y privados coordinen sus acciones para evitar esos ataques y es necesaria también una mejora de la cooperación entre agencias. La Unión tiene que frenar el mal uso de la minería de datos con el paquete europeo de ciberseguridad, que incluye impulsar la creación de una Agencia Europea de Seguridad, y debe dar recursos y credibilidad a aquellos entes que ya velan por ella, como el Centro Europeo de Ciberdelincuencia —EC3 de Europol—. Hay que acabar con las amenazas que atacan la democracia, la soberanía de los Estados y los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos.